Frau Präsidentin! Eine Anmerkung zur Geschäftsordnung Wo sind denn eigentlich die Grünen, wenn Umweltverbände im Parlament Ausstellungen machen und gewählten Abgeordneten mit den Worten entgegentreten